Táto téma je zvlášť aktuálna možno práve dnes, keď sme mali pred pár hodinami možnosť diskutovať o katastrofálnej situácii žien v Iráne a ich rozsudkoch smrti, a ja verím, že Európsky parlament vyšle silné posolstvo v tejto veci. Sociálna integrácia žien, ktoré sú príslušníčkami etnických menšín, je citlivou témou, lebo na jednej strane je tu náš európsky princíp rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, a na druhej strane sú tu samozrejme isté odlišnosti v kultúre niektorých etnických menšín. Prioritou by mala byť naša schopnosť, a mám na mysli nás ako majoritnú alebo ako príslušníkov majoritnej časti spoločnosti, hľadať nielen možnosti, ale aj kompromisy a akceptovať isté odlišnosti charakteristické pre príslušníčky etnických minorít.